Hvala lepa. Spoštovani, minister za izobraževanje, gospodu Pikalu postavljam vprašanje, vezano na investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol in vrtcev v Sloveniji. Namreč na trinajsti zadnji mislim, da je bila zadnja seja Odbora za izobraževanje, smo ugotovili na podlagi podatkov, ki so nam jih poslali iz občin in šol, da je pomanjkanje investicij v osnovnošolski, vrtčevski prostor v Sloveniji zelo veliko, rekel bi alarmantno. Zakaj alarmantno? Država na tem na tem področju predšolske vzgoje in osnovnih šol sprejema normative in standarde, po katerih je treba imeti zadovoljiv prostor. Tisti, ki pa morajo potem izvajati te sprejete odločitve države, pa so lokalne skupnosti. V moji občini, s katere prihajam, povem, da je investiranje v osnovne šole in vrtce praktično največja investicijska zadeva. To je pravilno. Vendar osebno mislim, in tako je bilo nekoč v tej državi urejeno še s šolskim tolarjem, če tako lahko rečem, še iz starih časov, kaj tolar bil, je država sofinancirala te dejavnosti. V prihodnosti se se napoveduje lokalne skupnosti, da bo potrebno zagotoviti štirinajst tisoč dvesto enainpetdeset dodatnih mest v osnovnih šolah oziroma sedemsto petdeset oddelkov. Od kot bodo občine za te investicije dobile denar, pri tem pa ga v letošnjem proračunu, za katerega pravimo, da do zdaj največji in da in da prikazuje, katere usmeritve ta vlada, ta koalicija zastopa, denarja praktično ni. Zato je skladno z razpravo na Odboru za izobraževanje, ki so jo, zastopali enotnega mnenja predstavniki vseh strank, Levica pripravila amandma, da se sredstva za investicije v osnovne šole in vrtce povečajo, ker že od leta dva tisoč ena teh sredstev država občinam ni zagotavljala. To je tista potreba, ki izhaja iz tega, da se naš minister, katerega ga v Levici podpiramo, zavzema za dostopno, kvalitetno javno mrežo tako šol kot vrtcev. Rad bi namreč povedal, da osnovnim šolam se je spremenil predmetnik, v osnovnih šolah se dela v manjših skupinah, več je otrok s posebnimi potrebami, vse več je otrok v podaljšanem bivanju, ker starši pač delajo popoldan, zato da lahko mlade družine preživijo. In pomanjkanje je tako pri učilnicah kot tudi pri, jedilnicah, kuhinjah, specializiranih učilnicah, in tako naprej. In država za ta namen občinam oziroma šolam, še posebej pa otrokom, ki so tudi neposredno prizadeti, in njihovim učiteljem mora zagotoviti sofinanciranje teh potrebnih investicij. Postavljam pa vprašanje, da me zato zanima predvsem, ker na Odboru za finance so bili ti amandmaji Levice zavrnjeni, kljub temu da je, da so vse stranke na odboru, za izobraževanje to podprle. Zanima me, kako misli ministrstvo za izobraževanje nasloviti ta problem in ali ministrstvo oziroma minister, gospod Pikalo, podpira proračunske amandmaje Levice ...